vil nú þakka

og byggir á ýmsum hugmyndum meðal annars sem lagðar voru fram á fundi utanríkismálanefndar í gær og lýtur að stefnumótun í mannréttindamálum stefnumótun

að vinna að ágætum hlutum í utanríkisráðuneytinu þessa dagana eins og kom fram í ræðu utanríkisráðherrans ég verð hins vegar að vekja athygli á því að þessi ræða og sú vinna sem nú er í gangi af hálfu utanríkisráðherra ber nokkurn keim af því að utanríkisráðherra sé nú að freista þess að bæta ímynd ríkisstjórnarinnar í þeim málum sem undir utanríkisráðuneytið heyra á elleftu stundu er reynt að bæta fyrir ellefu ára vanrækslusyndir því að þó að þessi utanríkisráðherra sem nú situr í stólnum sé nýr í því embætti hefur þessi ríkisstjórn setið í tólf ár og allir þeir ráðherrar sem í henni sækja og þeir þingmenn sem hana styðja bera auðvitað jafna ábyrgð á þeirri vinnu sem fram hefur farið í ríkisstjórninni á undanförnum árum

ríkisstjórnin er í andarslitrunum og eins og þar segir feigum verður ekki forðað það er dálítið merkilegt þessa dag að fylgjast með ráðherrunum einum af öðrum gera út á skammtímaminni fólks þeir gera það í trausti þess að enginn muni eftir misgjörðum eða vanrækslusyndum undangenginna ellefu ára þeir lofa bót og betrun og ávísa nú á framtíðina það er skemmst að minnast þess þegar heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra gáfu öldruðum fyrirheit um miklar úrbætur í þeirra málum og ríkisstjórnin næsta á að efna það það var núna á dögunum gerður samningur við kvikmyndagerðarmenn um aukin framlög til kvikmyndagerðar og það er næsta ríkisstjórn sem á að greiða fyrir þann samning nú eru gefin fyrirheit um stefnumótun í utanríkismálum stefnumótun í mannréttindamálum stefnumótun í þróunaraðstoð stefnumótun í friðargæslunni og það er næsta ríkisstjórn sem mun vinna þá stefnumótun það færist sem sagt bleik sækja yfir ríkisstjórnina í aðdraganda kosninga þetta höfum við svo sem séð fyrr þetta sáum við hjá sjálfstæðisflokknum í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna þetta eru auðvitað hyggindi en þetta er hentistefna utanríkisráðherra leggur í ræðu sinni áherslu á umhverfisvernd og mannréttindi ég geri alveg fastlega ráð fyrir því að ráðherrann sé vel meinandi í þessu efni en ég vildi að ég gæti trúað því að þar væri talað af heilindum tvennt gerir það að verkum að ég verð að gjalda varhug við því sem ráðherrann segir í fyrsta lagi vegna umhverfismálanna þá sé ég ekki að við séum til sérstakrar fyrirmyndar í umhverfismálum

margt að kenna öðrum þjóðum við stöndum að vísu þokkalega í samanburði við aðrar þjóðir eins og sakir standa meðal annars hvað varðar útblástur gróðurhúsalofttegunda en við stefnum hraðbyri fram úr kýótó bókuninni ef fram heldur sem horfir aukning í útstreymi koldíoxíðs vegna nýrra álvera stefnir í um tvö þúsund tonn íslenska undanþágan sem við fengum síðast var um sextán hundruð þúsund tonn við stefnum hraðbyri fram úr því og það er ekkert sem bendir til ber að þjóðir heims geti sótt sér auknar undanþágur næst þegar samið verður í því sambandi ætla ég að vísa í skýrslu fyrrverandi aðalhagfræðings alþjóðabankans sir nicolas sinn skýrslu sem hann samdi fyrir bresku ríkisstjórnina en þar setur hann fram þá skoðun að evrópuþjóðir verði að draga úr sínum útblæstri um þrjátíu prósent fram til ársins tvö þúsund tuttugu og um sextíu prósent fram til ársins tvö þúsund fimmtíu að öðrum kosti sé mikil vá fyrir dyrum hann bendir á það í skýrslu sinni að verði ekkert að gert strax ekki seinna heldur strax megi búast við því að um hundrað milljónir manna verði á flótta vegna flóða víðs vegar um heiminn að bráðnun jökla muni valda því að einn af hverjum sex íbúum heimsins muni ekki hafa neysluvatn

jafnvel hundruð milljóna íbúa jarðar á flótta gera þá flóttamenn það verði því að lagst á við þessi mál strax þegar ég tala um að við séum ekkert sérstaklega til fyrirmyndar i umhverfismálum og sá utanríkisráðherra sem nú situr leggur sérstaka áherslu á þessi mál í sinni ræðu núna fer auðvitað ekki hjá því að maður hlýtur að minna á það að hér talar fyrrverandi iðnaðarráðherra sem hefur staðið að undirbúningi allra þeirra framkvæmda sem munu ef fram heldur sem horfir valda því að við förum fram úr þeim heimildum sem við höfum samkvæmt kýótó bókuninni staðan í loftslagsmálum eru pólitískt og siðferðilegt verkefni sem við verðum að takast á við af fullri alvöru sem auðug þjóð og við verðum að stefna að því að draga hér úr útblæstri en ekki auka hann og við getum ekki búist við því að sækja um frekari undanþágur þegar næsta samningalota hefst í öðru

sem þjóð berum pólitíska og siðferðilega ábyrgð á þeim voðaverkum og þeirri óöld sem nú geisar í írak það er svartur blettur á þessari ríkisstjórn að hún skyldi ljá máls á því að styðja innrásina í írak og það er blettur sem þjóðin sem heild situr uppi með ríkisstjórnin hefur aldrei gert upp við þennan stuðning sinn við innrásina í írak og ég tók eftir því þegar frambjóðendur í prófkjöri sjálfstæðisflokksins voru spurðir um afstöðu sína til innrásarinnar í írak þá fóru þeir eins og kettir í kringum heitan graut flestir hverjir svöruðu að innrásin hefði verið röng í ljósi þeirra upplýsinga sem nú liggja fyrir en innrásin í írak var röng í ljósi þeirra upplýsinga sem lágu fyrir þegar innrásin var gerð gleymum því ekki hans blix sem var í forsvari fyrir þeirri leit sem fram fór í írak að gereyðingarvopnum hann kom meðal annars hér til landsins og hélt um þetta erindi fleiri en eitt og fleiri en tvö hans blix fann engin gereyðingarvopn

bara örlítinn tíma í viðbót til þess að staðfesta það að þarna væru ekki gereyðingarvopn hvað var gert hann var hæddur og smáður af bandaríkjastjórn og af þeim sem fylgdu henni að málum hann var hæddur og smáður auðvitað berum við þarna sem þjóð fulla ábyrgð að hafa tekið þátt í þessu við berum þar af leiðandi siðferðilega og pólitíska ábyrgð á þeirri ógnaröld sem nú er í írak ástæðan fyrir því að ríkisstjórnin lét glepjast til þess að styðja við innrásina í írak það er ekki hægt að líta öðruvísi á en að þessi siðlausa ákvörðun hafi verið tekin á grundvelli skammsýnna eiginhagsmunasjónarmiða ríkisstjórnin hélt að hún gæti komið sér undan því að takast á við nýjan veruleika í öryggis og varnarmálum ef hún veitti bandaríkjastjórn pólitískan og siðferðilegan stuðning í innrásinni í írak hún gæti möo verslað í málinu ég hygg að aldrei hafi íslensk stjórnvöld lagst jafnlágt varðandi mannréttindamálin eru þau heldur ekki trúverðug sú áhersla sem lögð er á mannréttindi í þessari ræðu þegar þess er gætt hvernig þessi ríkisstjórn hefur meðal annars meðhöndlað mannréttindaskrifstofu íslands ég veit að núv utanríkisráðherra vill gera bót og betrun í því og leggja nokkurt fé til mannréttindaskrifstofunnar ég veit það utanríkisráðherrann kynnti það á fundi utanríkismálanefndar í gær og ég fagna því að það skuli gert og ráðherrann skuli nú sjá að sér fyrir hönd ríkisstjórnarinnar en það breytir ekki því að það var reynt að svelta mannréttindaskrifstofu íslands til hlýðni af þessari ríkisstjórn af fyrrverandi utanríkisráðherra meðal annars davíð ég vil aðeins virðulegi forseti leyfa mér að koma hér inn á mannréttindamálin sérstaklega vegna þess að ég held að það séu gríðarlega mikilvæg mál og ég sakna þess og ég kalla eftir því eina ferðina enn og ég hef gert það áður hér í ræðustól alþingis að utanríkisráðuneytið láti þær hugmyndir um mannöryggi sem nú eru að ryðja sér til rúms á alþjóðavettvangi til sín

og það er hugmynd sem sameinuðu þjóðirnar eru meðal annars að taka upp á sína arma og gerðu að vissu leyti á alheimsleiðtogafundi sameinuðu þjóðanna tvö þúsund og fimm hugmyndin um mannöryggi kallar á alveg nýtt skipulag og ný vinnubrögð í varnar og öryggismálum hún byggir á þeirri hugsun að menn reyni að leggja raunsætt mat á það hverjir eru í mestri hættu og hvað ógnar þeim mest almennt má segja að í heiminum steðji mest ógn að þeim þegnum samfélagsins sem minnst völd hafa þeim sem búa við stöðuga fátækt hungur ofbeldi og sjúkdóma það er mjög mikilvæg líka að voldugum ríkjum sem freistast til þess að ráðast til atlögu við önnur ríki undir formerkjum verndarskyldu séu sett ákveðin mörk það hefur verið lögð talsverð vinna í það á undanförnum árum að skilgreina þær forsendur sem þurfa að liggja að baki ákvörðun um að fullveldi ríkja víki fyrir verndarskyldu alþjóðasamfélagsins verndarskylda alþjóðasamfélagsins er gríðarlega mikilvæg en menn verða líka að umgangast hana af ákveðinni varúð kanadastjórn stofnaði starfshóp árið tvö þúsund undir forustu gareth evans fyrrverandi utanríkisráðherra ástralíu þessi hópur skilaði skýrslu undir heitinu the responsibility to protect finnsk stjórnvöld hafa meðal annars tekið þessa hugmynd upp á sína arma og settu árið tvö þúsund og tvö af stað hið svokallaða helsinki ferli meðal annars til að ræða þessar hugmyndir og framhald þeirra í þessari skýrslu eru settar fram grundvallarreglur sem hlíta verður ef hernaðaríhlutun á að teljast réttlætanleg þær eru í fyrsta lagi skilgreining á réttlætanlegu tilefni sem byggir á því að fyrirsjáanlegt sé mikið mannfall eða þjóðernishreinsanir þetta var ekki til staðar í írak þegar innrásin þar var gerð í öðru lagi varúðarreglur um framkvæmd sem byggi á því að sannanlega sé tilefnið að koma í veg fyrir mannlegar þjáningar aðrar fleiri hafi verið reyndar til þrautar aðgerðirnar séu afmarkaðar og líkur bendi til að þær leiði til varanlegrar lausnar þetta var ekki til staðar í írak í þriðja lagi lögmæti alþjóðasamfélaginu það er skýrt sé kveðið á um umboð og stöðu sameinuðu þjóðanna fulltrúar norrænu jafnaðarmannaflokkanna hafa meðal annars sett fram þá afstöðu að samþykki öryggisráðsins þurfi til og aðild aðalritari sameinuðu þjóðanna hafi rétt til að leggja fram tillögu um hernaðaríhlutun á grundvelli mannöryggis þetta var heldur ekki til staðar við innrásina í írak virðulegur forseti ég er þeirrar skoðunar að þetta nýja öryggishugtak sé mjög mikilvægt og ég hef aldrei ég hef lesið yfir skýrslur utanríkisráðherra hvers á fætur öðrum og ég hef aldrei rekist á þetta hugtak í þeim skýrslum og heldur ekki núna í ræðu utanríkisráðherra ég hef aldrei heyrt nokkurn utanríkisráðherra segja frá frumkvæði kanadamanna og finna í þessum efnum helsinki ferlið h hnattvæðingu og lýðræði er að eina mati mjög merkileg tilraun til að leita lausna sem geta hjálpað alþjóðasamfélaginu að standa við sín þúsaldarmarkmið um þróun þetta ferli er lausnamiðað það leiðir saman vitneskju og fólk úr ýmsum áttum og það er þarna sem við íslendingar eigum að leita fanga þegar við mótum stefnu framboðs okkar til öryggisráðs sameinuðu þjóðanna þarna eigum við að taka okkur stöðu það sem heimurinn þarf núna er skapandi víðtækt og framsækið samstarf fjölmargra aðila vegna þess að hefðbundnir alþjóðlegir vinnuferlar ráða ekki lengur við þau vandamál sem hafa fylgt hnattvæðingunni við íslendingar eigum að vera frjálshuga borgarar nýrra hugmynda en ekki